Helyesen teszi a jelentés a fogyasztót az európai belső piaci történések középpontjába.

Megemlíteném, hogy bár a tudatos vásárlás és a fogyasztói jogok ismerete terén látható a változás, Európa még mindig megosztott ebben az érzékeny témában.

Erősíteni kell az információs hálózatokat, és több hangsúlyt kell helyezni a tájékoztatásra, anyagi hátteret biztosítva a fogyasztóvédő kampányokra, illetve fogyasztóvédelmi felmérésekre és termékvizsgálatokra. Nagyon egyszerűen feltárhatók az egyes különbségek és jogsértések, ha ahhoz megfelelő eszközök állnak az érintettek rendelkezésére. Csak megemlíteném azt a tavaszi terméktesztet, amely Szlovákiában bebizonyította, a közép európai piacok vásárlóit a gyártók egy része nem tartja sokra. Remélem, hogy a fogyasztóvédelmi jogszabályok átláthatósága és azok jobb végrehajtása valósul majd meg a Bizottság új kezdeményezésével.